Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, Evropský soudní dvůr rozhodl, že přímá aplikace komunitárního práva, svobody volného pohybu a zásady nediskriminace nezavazuje členské státy k odstranění právního dvojího zdanění, které vzniká při vzájemné interakci různých daňových systémů v přeshraničních situacích uvnitř Společenství.

Podle judikatury Evropského soudního dvora musí smlouvy o zamezení dvojího zdanění splňovat požadavky vnitřního trhu, zejména nesmí zakládat diskriminaci nebo nesoulad se základními svobodami zakotvenými ve Smlouvě o Evropských společenstvích. Na druhé straně jsem přesvědčen, že právě riziko dvojího zdanění velmi výrazným způsobem komplikuje daňové systémy a komplikuje životy především malým a středním firmám, které někdy velmi obtížně pronikají složitou houštinou jednotlivých národních legislativ. Právě malé a střední podniky jsou více vystaveny tomuto riziku, protože malé a střední podniky mají větší náklady související s tím, že si nemohou najímat drahé poradenské a právní firmy, tak jako velké korporace, především nadnárodní korporace, a právě proto jsou těmito komplikovanými daňovými systémy více zatíženy. Já jsem osobně hluboce přesvědčen, že tou nejsprávnější cestou je ve všech členských zemích mít co nejjednodušší, nejpřehlednější systém přímých daní, a sám za sebe dodávám, že daní pokud možno co nejnižších.